Pane předsedající, já bych chtěla poděkovat kolegovi Takkulovi za předložení této zprávy. Vítám zejména návrhy na zvýšení dostupnosti sportu pro všechny skupiny obyvatelstva. Jak už on sám zmínil, tak nedostatek fyzické aktivity je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na světě a podle stejné organizace byla třetina dětí ve věku mezi šesti a devíti lety v Evropské unii obézní a to v roce

Samozřejmě fyzická aktivita, podpora tělesné výchovy a sportu jsou zásadní podmínkou pro to, abychom také s tímto negativním vývojem něco udělali. Já souhlasím s tím, že jsou to především členské státy, které jsou zodpovědné za podporu sportu, ale na úrovni Evropy tímto vysíláme signál, že Evropská unie podporuje sportovní aktivity jako nástroj proti rozvoji sociálně patologických jevů, v boji proti těmto jevům a také pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva.